Domnule președinte, mă bucur că secțiunea din bugetul general al Uniunii Europene a trecut, pentru că am depus un proiect pilot care se referă la protecția jurnaliștilor de investigație și, evident, a libertății presei în Uniune. Acest proiect pilot are două obiective foarte clare bani pentru jurnalismul de investigație. Ei investighează crima organizată, spălarea de bani, corupția în special când este vorba de politicieni și au nevoie de sprijin financiar independent, evident, pentru că altfel nu ar mai putea investiga, fiindcă guvernele nu i finanțează. Și al doilea obiectiv clar al acestui proiect este asistență judiciară pentru ei, pentru că sunt dați în judecată, sunt anchetați în multe țări tocmai pentru a i opri din aceste investigații.

De asemenea, aș vrea să mai spun că e necesar, la nivelul Uniunii, să avem în afară de acest proiect pilot un mecanism solid de protecție a jurnalismului de investigație.